Si la question des ressources propres avait été tranchée dans le budget pour la période, sans doute le débat de ce soir et les positions des uns et des autres seraient ils plus faciles. Il faut, semble t il, chercher des sources d'économies et des simplifications administratives qui pourraient engendrer des marges supplémentaires.